Wir wollen deshalb, dass die Preisentwicklung für die Verbraucher transparent bleibt. Leider gibt es immer noch zu viele Deals und Absprachen hinter den Kulissen. Die Zeche zahlen am Ende die Verbraucher mit viel zu hohen Energiepreisen. Dies ist nicht nur ärgerlich, sondern hat auch konkrete Auswirkungen auf Wachstum und Beschäftigung.

Europa braucht transparente Energiemärkte, die vor Missbrauch geschützt sind. Die Verordnung über Integrität und Transparenz des Energiemarkts zielt genau darauf ab, und darüber reden wir hier.

Genau so muss europäische Gesetzgebung gemacht werden, wie wir es hier hinbekommen haben. Ich bin besonders erfreut, dass in dem Text, der zur morgigen Verabschiedung vorliegt, die europäische Dimension des Energiehandels hervorgehoben wird. Es ging grundsätzlich vor allem um die Frage Brauchen wir eine lex specialis Brauchen wir eine sektorspezifische Herangehensweise, oder könnte man den Energiehandel den allgemeinen Verordnungen für die Finanzmärkte überlassen?

Ich bin Kommissar Oettinger insbesondere dankbar, dass er alle Hebel in Bewegung gesetzt hat, damit es zu einer schnellen Vorlage seines Hauses kommt. Dies war Voraussetzung für einen sektorspezifischen Ansatz. Wir hatten harte Verhandlungen mit der ungarischen Ratspräsidentschaft, und wir haben es geschafft, in erster Lesung zu einem Ergebnis zu kommen. Das Parlament, die Kollegen haben sieben neue Elemente in den Kommissionstext eingebracht. Der erste wichtige Punkt war die Einführung eines Genehmigungssystems für ein Register für Stromhändler. Diese Verordnung schreibt nunmehr ein nationales Register für Stromhändler vor. Sie sieht auch die Einrichtung eines europäischen Registers vor, das von ACER, der Agentur für die Kooperation der Regulierungsbehörden, ausgearbeitet werden soll. Die Kommission soll das Registrierungssystem künftig bewerten und weitere Instrumente zur Verbesserung vorschlagen. Zweitens Es gibt eine Verknüpfung mit dem CO 2 Emissionshandel. Die Verordnung gibt der Agentur ACER Zugriff auf vorhandene Datensätze in Bezug auf den Handel mit Emissionszertifikaten. Die Mitgliedstaaten sind zwar nicht gezwungen, solche Datensätze zu führen, und ACER wird nicht mit Kontrollrechten ausgestattet, aber die Kommission wird aufgefordert, einen Gesetzesvorschlag zur Bekämpfung der Defizite im CO 2 Marktsystem zu präsentieren.

Die Kommission erhält außerdem die Möglichkeit, einen Vorschlag zu Mindeststandards für Strafen vorzulegen. Viertens Die Rolle der Agentur und die nationalen Regulierungsbehörden sind gestärkt worden. Das Parlament wollte ACER stärken, deswegen haben wir uns für mehr Unabhängigkeit des ACER Direktors eingesetzt. Der ACER Direktor soll nationale Vorschriften konsultieren, er soll aber nicht durch sie gebunden sein. Fünfter wichtiger Punkt Es gibt eine Revisionsklausel, was das Personal und die Ressourcen angeht. Das Europäische Parlament möchte, dass für die Agentur ACER entsprechende finanzielle und personelle Ressourcen bereitgestellt werden, damit sie die neuen Aufgaben erfüllen kann. Dies wird in einem neuen Erwägungsgrund betont. Eine bessere Ausstattung ist notwendig, damit ACER eine starke Präsenz auf wichtigen organisierten Marktplätzen gewährleisten kann. Sechstens Es gibt selbstverständlich das Verbot von Insidergeschäften, aber wir haben uns auf eine Ausnahme beim Insiderhandel geeinigt. Diese Ausnahme darf nur im Fall eines unmittelbaren physischen Verlustes aus ungeplanten Ausfällen angewendet werden. Diese Ausnahme darf zur Sicherheit des Systems gewährt werden, wenn Marktteilnehmer sonst nicht in der Lage sind, ihre Vertragspflicht zu erfüllen oder im Einvernehmen mit dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber zu handeln. Herr Präsident, ich würde gerne meine Redezeit fortsetzen und verzichte auf die zwei Minuten am Schluss.

Das Parlament verzichtet teilweise auf seine Forderungen bezüglich delegierter Rechtsakte zugunsten einer stärkeren Rolle der Agentur, von ACER, und zugunsten detaillierterer Hinweise im Strafenabschnitt. Das war ein Handel, ein trade off den wir so gemacht haben. Wichtiger Teil des endgültigen Pakets Alle Aspekte der Datenerhebung werden durch einen Durchführungsrechtsakt statt eines delegierten Rechtsaktes festgelegt. Dies betrifft auch die Einstellung einer De minimis Schwelle für die Definition von Berichtspflichten. Trotzdem wird sich die Kommission das Recht vorbehalten, vor einem Legislativvorschlag für solch einen Schwellenwert einen Vorschlag zu machen. Das wird auch im Text im Rahmen einer Erklärung so festgelegt.

Ich bin sehr zufrieden. Die ungarische Ratspräsidentschaft war ein harter Brocken.

Wir haben im Ausschuss nahezu Einstimmigkeit erzielt.

Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit.